Señora presidenta, presidenta Von der Leyen, le pedimos que la Comisión continúe trabajando por una Europa más fuerte, unida y segura.

Unida, para que desde el estado de Derecho hagamos frente a los nacionalismos y a los populismos que la amenazan. Y segura, para que defienda nuestras fronteras exteriores, luche contra el terrorismo y defienda las democracias en el mundo. Pero también necesitamos una Europa más útil para todos los ciudadanos. Pedimos a la nueva Comisión que sea útil, para que los jóvenes tengan oportunidades, para que los emprendedores, las pequeñas y grandes empresas, continúen creando empleo, porque el empleo es la mejor política social para no dejar a nadie atrás.

Y también debemos ser útiles para afrontar el reto demográfico de nuestro viejo continente, cuidando de nuestro mundo rural y defendiendo nuestra agricultura, la ganadería y la pesca. Continuemos siendo ambiciosos en la lucha contra el cambio climático para cuidar de nuestro planeta y, sobre todo, lideremos la revolución tecnológica, innovadora y digital para una Europa más competitiva. Si somos útiles, Europa estará más cerca y conseguiremos la Europa de las personas, la Europa de la igualdad.

Solo juntos continuaremos siendo el mejor espacio de paz, de libertad, de igualdad y de progreso del mundo. Estoy convencida de que la nueva Comisión y su presidenta estarán a la altura.